Nous devons être mieux informés sur l'indication du pays d'origine des produits que nous achetons. Le droit communautaire prévoit d'ailleurs des mesures répressives en cas d'infraction, de tromperie sur l'origine. La Cour...